Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Ein herzliches Dankeschön für Ihren beeindruckenden Bericht. Ich möchte bei Frau Jaakonsaari anschließen und auf ein Projekt hinweisen, das in meinem Heimatbundesland Niederösterreich seit dem Jahr 1989 zwischen der Stadt Baranowitschi in Weißrussland und der Gemeinde Stockerau läuft eine Städtepartnerschaft, die dazu beiträgt, dass die Menschen vor Ort auch die Möglichkeit haben, mit Österreicherinnen und Österreichern in Kontakt zu treten, dass über Schulprojekte ein Austausch stattfindet, dass Kinder aus Baranowitschi nach Stockerau kommen und hier eine andere Umgebung kennenlernen.

Dort, wo einmal persönliche Kontakte entstanden sind, ist auch ein sehr viel größeres persönliches Interesse, wie die Menschen, die man näher kennengelernt hat, leben. Wir haben in Stockerau 1000 Jahre Stockerau gefeiert und dabei auch diese Partnerstädte dabei gehabt. Sie haben aufgekocht. Es ist wirklich eine enge Beziehung entstanden. Solche Beispiele von menschlicher Politik tragen dazu bei, dass Demokratie auch in Ländern, die wirklich weit hinter unseren demokratischen Standards leben, gefühlt werden kann.